Ich will einige Punkte kurz reflektieren, die von den Kollegen angesprochen worden sind. Zunächst einmal herzlichen Dank für die breite Unterstützung, die diesem Bericht, glaube ich, zukommt. Wir werden eine gute Mehrheit dafür organisieren. Zweitens bin ich mit allen Kollegen einverstanden, die gesagt haben, wir brauchen in dem Zusammenhang alle Aspekte der Außenpolitik, also von soft skills über starke Diplomatie, und da gehört dann auch die Entwicklungszusammenarbeit dazu. Ich versuche immer, das zusammenzufassen Wir müssen in unserem Außenhandeln der Union von der Verbalnote bis zum Kampfpanzer alles glaubwürdig einsetzen können und natürlich versuchen, das mit möglichst friedlichen Mitteln zu erreichen. Ich glaube auch, dass wir den Schulterschluss mit den Vereinten Nationen suchen müssen, wobei ich uns da auch nicht in absoluter Abhängigkeit sehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den westlichen Balkan denke oder speziell an Bosnien und Herzegowina Wenn es darum geht, Dayton zu verteidigen, könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht von Russland ein Veto dagegen käme, wenn wir in Banja Luka verhindern, dass dort ein Referendum stattfindet.

Ich finde es interessant, wenn es in manchen Fraktionen doch ein breites Meinungsbild gibt. In der ECR sieht man schon, da gibt es welche, die in der EU bleiben, und andere, die aus der EU austreten werden, und entsprechend ist da auch die Meinung eine etwas andere. Ich habe allerdings nicht verstanden, wenn man selber nicht in der NATO ist, dass man dann auf die NATO setzt und nicht die EU im Bereich Verteidigung aktiv werden lassen will. Die Türkei ist eigentlich auch ein Argument dafür, sich aus der Abhängigkeit von der NATO wenn nötig herauszubewegen. Denn dann, wenn wir auf NATO Ressourcen zurückgreifen müssen, kann auch ein türkisches Veto alles blockieren. Und ich möchte eigentlich kein Veto von einem Herrn Erdoğan in unseren eigenen Angelegenheiten haben.